Genau diese Debatte, nämlich der Vorwurf an ein Mitglied unseres Ausschusses, es habe aus persönlichen, aus nationalistischen Motiven gehandelt im Übrigen bei einer Entscheidung, die der Ausschuss einstimmig getroffen hat zeigt, wie dringend notwendig es ist, dass wir unser Vorgehen in dieser Frage ändern, dass wir aufhören,

Wir brauchen eine klare, präzise, nachhaltige und demokratisch eindeutige Formel, nach der sich diese Sitzverteilung nach der Größe der Mitgliedstaaten, der Bevölkerungszahl errechnen lässt, ohne jeden Zweifel.

Aber es kann nicht darum gehen, sich im Parlament oder im Rat darüber zu streiten, welches Land wie viele Sitze bekommt. In der Demokratie sind die Regeln das Wesentlichste, und die wichtigste Regel in der repräsentativen Demokratie muss die Umrechnung von Wählerstimmen in Parlamentssitze betreffen. Denn hier darf es überhaupt keinen Zweifel geben, dass die Bürger angemessen vertreten sind und dass wir angemessen legitimiert sind. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns jetzt geeinigt haben. Dies ist das letzte Mal. Ab dem nächsten Mal wird nach einer sauberen Formel verfahren, die wir in einem Konvent gemeinsam entwickeln wollen degressiv, proportional, fair und gerecht. Ich danke allen Beteiligten und freue mich auf die Abstimmung morgen.